Monsieur le Président, selon des enquêtes récentes, l'Inde serait actuellement le quatrième pays le plus dangereux au monde pour les femmes, le pire pays du G20, car, ne l'oublions pas, l'Inde est membre du club des grandes nations.

Comme le dit notre résolution, comme vient de le dire notre camarade Delli, une femme serait victime d'un viol toutes les vingt minutes ou, plus exactement, un viol serait signalé toutes les vingt minutes, car de trop nombreux viols ne sont jamais signalés. Plus grave, la plupart du temps, la police s'abstient de protéger les femmes. La législation indienne est une des plus archaïques en ce domaine. Les femmes les plus pauvres sont particulièrement victimes de ces violences, et n'oublions pas le poids des castes dans ce pays.

Presses nationale et internationale relatent depuis lors de nombreux autres cas.